Powinien być w większym stopniu narzędziem politycznym Unii Europejskiej, posiada on bowiem ogromny potencjał do wspierania i promowania demokracji. Wymaga to jednak zmiany podejścia do tego europejskiego instrumentu finansowego. Dotychczas kwestia wspierania demokracji pozostawała w cieniu praw człowieka, które oczywiście są szalenie ważne. Sądzę jednak, że wspieranie samej demokracji, co jest nieco czym innym, należałoby podnieść do dużo większej rangi i nadać im dużo większego znaczenia. Dlatego też należałoby umacniać instytucje pozarządowe w krajach, gdzie panują rządy autorytarne.

Należałoby więc skupić się na organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, które oferują innowacyjne sposoby poszerzania przestrzeni publicznej. Aby to się udało, należy po pierwsze wprowadzić regularny monitoring efektów działania tych organizacji, które korzystają z pieniędzy europejskich. Należy, co stwierdzają same organizacje, ustanowić forum, które przez regularne spotkania umożliwiłoby komunikację między darczyńcami a odbiorcami, nie tylko darczyńcami, którzy pochodzą z Unii Europejskiej, ale innymi. Należy uprościć formularze aplikacyjne. W tej chwili one są po prostu niedostępne dla wielu.